Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Madame la Présidente, tout d'abord, permettez moi d'affirmer notre satisfaction face aux progrès mis en œuvre par cette directive que nous allons voter demain.

Il ne faut cependant pas confondre la mobilité des patients avec le tourisme médical qui s'est développé au cours des dernières années.

Les exemples sont nombreux.

Et c'est pourquoi, au cours de ces trois dernières années, nous avons défendu le principe d'autorisation préalable de l'État membre d'affiliation pour les soins hospitaliers et non hospitaliers. Je voudrais ici saluer le travail des rapporteurs Mme Grossetête, et notre rapporteure socialiste, Dagmar Roth Behrendt, que je tiens à saluer particulièrement qui a permis d'importantes avancées avec, par exemple, le remboursement des soins, l'instauration de points de contact nationaux et de réseaux européens de référence, le traitement des maladies rares et la coopération renforcée entre les États membres. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, notre travail n'est pas terminé.